Parteneriatul estic reprezintă o oportunitate deosebită pentru țările din vecinătatea estică a Uniunii Europene și poate deveni un real motor pentru stabilitatea politică și economică, pentru securitatea și prosperitatea acestor țări. De aceea, consider că această inițiativă lansată în 2009 trebuie nu doar continuată, ci mai ales consolidată. Mă bucur că președinția poloneză consideră Parteneriatul estic ca fiind unul prioritar și am convingerea că summitul de joi va da un nou imbold colaborării cu aceste țări.

De asemenea, trebuie ca pe viitor acțiunile din cadrul acestei colaborări să aducă beneficii cât mai concrete pentru cetățenii acestor țări, ceea ce îi va încuraja în eforturile lor în vederea democratizării și dezvoltării economice.